wydarzenie, jakim była katastrofa promu Costa Concordia, było impulsem do usunięcia istniejących nieścisłości i różnic w interpretacji przepisów dotyczących bezpieczeństwa na statkach pasażerskich, z których korzysta co roku blisko 400 milionów osób. Pozytywnie więc należy ocenić działanie Komisji mającej na celu doprecyzowanie wielu przepisów, szczególnie jeśli chodzi o zagadnienia związane z konstrukcją statków pasażerskich. Warto pochwalić nowe ramy prawne dla przyspieszenia cyfryzacji procesu rezerwacji biletów i rejestracji pasażerów. Szybki dostęp do danych osobowych podróżnych jest niezwykle ważny ze względów bezpieczeństwa, także w trakcie akcji ratunkowych. Należy docenić również elastyczność proponowanych rozwiązań, które wprowadzą racjonalne okresy przejściowe oraz istotne wyłączenia, na przykład dla statków pasażerskich o długości do 24 metrów.